Ich sehe es als unsere Aufgabe, zwei wesentliche Dinge zu tun Das eine ist, Umwelt und Gesundheit zu schützen, und das andere ist, unsere Rechtsgrundsätze einzuhalten. Mit dem, was Sie uns präsentiert haben, werden beide Kriterien nicht erfüllt. Wir erfüllen nicht den höchstmöglichen Schutz der Gesundheit, und wir erfüllen nicht den höchstmöglichen Schutz der Umwelt, aber wir widersprechen auch unseren Rechtsgrundsätzen. Denn im Gegensatz zu dem, was Sie in Ihren Ausführungen betont haben, dass die Kommission die Befugnisse nicht überschritten hat, ist dieses Hohe Haus und ebenso auch der Juristische Dienst des Parlaments ganz eindeutig der Auffassung, dass Sie genau das getan haben, dass nämlich mit dieser Ausnahmeregelung der Basisrechtsakt so wesentlich verändert worden ist, dass das nicht in Ihrer Kompetenz liegt. Die sachlichen und fachlichen Argumente gegen Ihren Vorschlag haben Sie heute wirklich deutlich zu hören bekommen. Wir erwarten von Ihnen, dass wir schnellstmöglich einen geänderten Vorschlag erhalten, in dem diese Ausnahmeregelung nicht zu finden ist. Wir fühlen uns auch nicht dafür verantwortlich, dass es fast acht Jahre gedauert hat, bis etwas vorgelegt worden ist.